Az EU nem szól bele a tagállamai közigazgatási berendezkedésébe. Ezt fontos hangsúlyozni, mert ma Romániában egyes politikusok azzal magyarázzák a közigazgatási átszervezés szükségességét, hogy az ország másképp nem tud több pénzt lehívni az EU strukturális alapjaiból.

A kérdést övező viták leginkább a romániai magyarságról szólnak. Ez az őshonos nemzeti közösség a reform után ugyanis többé egyetlen közigazgatási egységben sem lenne többségben, dacára az Európa Tanács vonatkozó egyezményében foglaltakkal, így elvesztené önkormányzatiságának alapfeltételeit.